Aujourd'hui, nous sommes ici pour aller de l'avant. pourquoi, Parce que la force de la liberté et de la démocratie gagne contre la violence du crime et du terrorisme. Nous sommes aux côtés des familles des victimes.

Le Parlement est le cœur de la démocratie, comme je le disais, et nous défendons la démocratie en travaillant.

À midi, je vous demanderai une minute de silence en solidarité avec les victimes.

Nous voulons réagir en tant que citoyens européens, en tant que représentants de 500 millions d'Européens, en discutant de l'Europe.